Als Vorsitzender des Haushaltkontrollausschusses möchte ich mich zunächst bei dem Präsidenten des Rechnungshofs und dem Rechnungshof für die Vorlage des Jahresberichts bedanken. Der Jahresbericht ist für uns eine ganz wichtige Grundlage, um überhaupt das Verwaltungshandeln der Kommission beurteilen zu können. Die Fehlerquote ist im dritten Jahr in Folge gestiegen. Dies bereitet uns großen Anlass zur Sorge, und dies muss die Kommission und die Mitgliedstaaten jetzt endlich dazu bringen, dass sie an die Ursachen der Probleme bei der Ausgabe von EU Fonds herangehen. Denn in einer Zeit knappster öffentlicher Kassen haben die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das Recht, zu erfahren, wo das Geld ausgegeben wird, und sie wollen, dass es gut und richtig ausgegeben wird.

Hierbei stellt sich die Frage, ob das Geld falsch ausgegeben wurde, ob zu viel ausgegeben wurde oder ob die Fehler zum Teil Verwaltungsfehler sind. Und wir erfahren, dass die Verwaltungsverfahren zu kompliziert sind und ein Teil der Probleme auch dadurch entsteht, dass der Gesetzgeber, also auch das Europäische Parlament, Vorgaben gemacht hat, die zu bürokratisch sind. Hier geht es nicht um Schuldzuweisung, sondern hier geht es darum, dass alle Ebenen, die EU, die Kommission, der Rat, das Parlament, aber eben auch die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Regeln endlich einfacher werden, dass die Verwaltungsvereinfachung angepackt und Bürokratieabbau in den Mittelpunkt unseres Handelns gerückt wird, weil einfache Regeln

Wir fordern Sie auf Sie haben den Einblick in die Verwaltungsabläufe. Sie sehen, wo die Fehler entstehen.